þau séu á förum til útlanda í erindum alþingis til að sækja allsherjarþing sameinuðu þjóðanna í new york í bandaríkjunum frá og með mánudeginum áttunda október samkvæmt þessum bréfum taka sæti frá og með þeim degi þau þorvaldur ingvason fyrir arnbjörgu sveinsdóttur björn valur gíslason fyrir steingrím j sigfússon og guðmundur steingrímsson fyrir árna pál árnason þegar varamenn koma til þings við upphaf þingfundar á þriðjudaginn níundi október skulu tveir þeirra það er þorvaldur ingvason og guðmundur steingrímsson sem ekki hafa áður tekið sæti á alþingi undirrita drengskaparheit samkvæmt annarri grein þingskapa